Wenn ich hier so manchem Redner zuhöre, muss ich sagen, dass diejenigen, die keine Flüchtlinge haben wollen, auch alle Maßnahmen verhindern wollen, dass keine Flüchtlinge kommen.

Dieses beginnt zu funktionieren, das muss man deutlich sagen.

Hören Sie auf mit Ihrem Stuss!

Wenn die Menschen auf dem Meer sind, muss man sie retten und bei uns aufnehmen. Was anderes kann ich als Christ nicht verantworten.